Pane předsedající, já si myslím jako člen Evropského parlamentu, že byste nám všem, jak tady sedíme, měl vysvětlit svoje skandální a naprosto nepřijatelné výroky o tom, že Evropu Společenství chcete prosadit mocí. Co to znamená prosadit Evropu Společenství mocí?